samninginn um umhverfismál og fella inn í samninginn tilskipun framkvæmdastjórnarinnar um endurheimt bensíngufu við eldsneytistöku fyrir vélknúin ökutæki á bensínstöðvum sem nánar er tilgreint í tillögunni sjálfri tilskipunin fjallar um um nýjar staðlaðar kröfur um gufugleypibúnað á eldsneytisstöðvum sem eiga að koma í veg fyrir að aukin losun á rokgjörnum lífrænum efnum frá íblönduðu eldsneyti skaði heilsu fólks kröfur um lágmarksafköst gufugleypibúnaðar og kröfur um prófunaraðferð fyrir búnaðinn eru settar fram í stöðlum gerðin breytir eldri reglugerð eldri gerð um sama efni á þann hátt að vísað er í framangreinda staðla innleiðing

e e s samninginn var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara þingsályktunartillaga þessi er lögð fram þar sem lög númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt um þingsköp alþingis kveða á um stjórnskipulegum fyrirvara beri að aflétta með þingsályktun því er óskað eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem ákvörðun fellst svo aflétta megi hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg til virðulegi forseti